Hvala za besedo. Spoštovani gospod minister! Moje vprašanje se glasi: Kdaj lahko pričakujemo, da se bo obseg čakalnih vrst v zdravstvu bistveno zmanjšal? To je pač naša skupna zaveza. Pri tem bi rad izpostavil nekatere nasprotujoče pozicije, trditve in delovanje ključnih akterjev v zdravstvu, ki nedvomno vplivajo na čakalno dobo. Na eni strani imamo Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki je edini nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja v naši državi in ki iz zbranih sredstev plačuje potrebne zdravstvene storitve. Na drugi strani pa imamo izvajalce, zdravstvene domove, bolnice, lekarne, ki te storitve izvajajo in so plačane s strani zavarovalnice. Pri tem ZZZS v svojem poslovnem poročilu za leto dva tisoč osemnajst trdi, da v zdravstvu ni glavni problem denar, temveč učinkovitost delo, učinkovitost dela zdravstvenih izvajalcev. Izvajalci na drugi strani pa trdijo, da bi oni že izvedli potreben obseg zdravstvenih storitev, če bi jim ZZZS te storitve tudi plačal. Direktorji bolnic, zdravstvenih domov, če ravnajo gospodarno, si pač ne morejo privoščiti opravljati storitev brez plačila, saj bi jih to vodilo v izgubo in nezmožnost pokrivanja stroškov svojega obratovanja. Poleg tega pa naj bi splošni dogovor o programu storitev, ki predstavljajo osnovni okvir za plačilo storitev, slonel na normativih in ključih, ki so zastareli in neprimerni, stari tudi trideset let, in vse to je v rokah ZZZS. Dejansko je lani na ZZZS ostalo dvaintrideset milijonov evrov neporabljenih. Obseg prilivov v zdravstveno blagajno se je pač bistveno zaradi konjunkture povečal, čez dvesto milijonov. V istem obdobju pa so se čakalne so se čakalne vrste le neznatno skrajšale. Kakor vemo, je ZZZS nepridobitna organizacija, katere ustanovitelj je država ž in katere naloga je, da z zbranimi sredstvi zavarovanja vsem zdravstvenim zavarovancem omogoči dostop do potrebnih zdravstvenih sredstev. ZZZS je tista, ki v imenu in za račun zdravstvenih zavarovancev kupuje zdravstvene storitve. Evidentno je, da je ZZZS ključni akter v delovanju zdravstvenega sistema. Direktor ZZZS pa v svojem poslovnem poročilu, ko pravi, da naj bi bilo denarja, da denar ni ključni problem, prevrača odgovornost na izvajalce in nosilce odločanja. Vendar pa, kakor vemo, je ZZZS precej avtonomna družba, Vlada Republike Slovenije ima najvišjem organu, to je v petinštirideset- članski skupščini le štiri predstavnike ...